Guvernarea electronică este vitală pentru o guvernare în interes public.

Digitalizarea se referă la furnizarea obligatorie a datelor, dar în același timp la accesibilitatea informațiilor pe care oamenii sau IMM urile le doresc. Oamenii au nevoie în fiecare zi de acces direct și rapid la informații, să ne gândim numai la administrație, la cea fiscală sau la cea de sănătate.